tilhögun umræðunnar verður

og talsmenn annarra þingflokka sjö mínútur hver þá hefur einn þingmaður frá hverjum þingflokki fjórar mínútur hver og einn ræðumaður utan flokka fær einnig fjórar mínútur í lok umræðunnar hefur forsætisráðherra fjórar mínútur andsvör eru ekki leyfð